În acest context, diversificarea surselor de energie este esențială pentru a ne păstra independența într un viitor marcat de crize energetice. România poate deveni cel mai mare producător de energie eoliană din sudul Europei. Potențialul eolian al României este de 14 mii de megawați, al doilea din Europa, și numeroși investitori au intrat pe această piață. Este necesară o strategie clară pe termen lung și eliminarea dificultăților pe care investitorii străini le întâlnesc în exploatarea energiei verzi. De asemenea, guvernul trebuie să ia măsuri pentru a preveni posibile dezechilibre în producția și consumarea energiei. În plus, România trebuie să reducă toate obstacolele privind modul în care sunt gestionate și atribuite certificatele verzi.